með lagafrumvarpi því sem hér hefur verið lagt fram er tekið nýtt skref í átt til breytinga á varnarsvæðinu á keflavíkurflugvelli og umhverfi hans breytingum sem hófust með brottför bandaríkjamanna af varnarsvæðinu og skilum á svæðinu til íslenskra stjórnvalda tilgangur frumvarpsins er að setja heildstæða löggjöf um rekstur keflavíkurflugvallar sem einnar heildar og sem rammar inn starfsemina og þá þjónustu við flugfélög og farþega af frumvarpinu leiða margháttaðar breytingar á yfirstjórn starfseminnar og þjónustu flugvallar og flugstöðvar sem ég er sannfærður um að verða til góðs gert er ráð fyrir að breytingarnar gangi í gegn á þessu ári og er ljóst að hér verða margir að leggjast á árarnar til að þær gangi hratt og örugglega fyrir sig rétt er í upphafi að rifja stuttlega upp forsöguna þegar bandaríska varnarliðið hvarf á braut á haustmánuðum tvö þúsund og sex lýsti þáverandi ríkisstjórn því yfir að yfirstjórn málaflokka og stjórnsýsla á keflavíkurflugvelli skyldi breytast til samræmis við það sem almennt tíðkast í landinu þetta þýddi að samgönguráðuneytið skyldi taka við ábyrgð af rekstri flugvallarins enda eðlilegt að öll flugstarfsemi landsmanna heyri undir eitt og sama stjórnvald eins og þingheimur þekkir þá hefur keflavíkurflugvöllur heyrt undir utanríkisráðuneytið og þar hefur starfað sérstök flugmálastjórn til hliðar við flugmálastjórn íslands segja má að öll stjórnsýsla er varðar flugvöllinn hafi því verið heldur þung í vöfum þar sem fleiri en eitt stjórnvald hefur komið þar að málum ljóst er að brottför hersins og fyrirhugaðar breytingar opna á ónýtt tækifæri til nýsköpunar í atvinnumálum hafa verður í huga að flugvöllurinn og nærsvæði hans eru með eitt stærsta ónýtta landsvæði í kringum alþjóðaflugvöll í evrópu það er um átta þúsund sjö hundruð hektara lands flestir flugvellir í evrópu eru þjakaðir af takmörkunum sem leiðir af grennd við ört vaxandi þéttbýli sem hindrar frekari vöxt þeirra staðsetningin keflavíkurflugvallar á miðju atlantshafi mitt á milli evrópu og ameríku með gnótt af landsvæðin til uppbyggingar harðduglegt og vinnufúst fólk í næstu byggðum og styrka innviði í flugbrautum flugstöð og sérhæfðu starfsfólki er einstök í þessu felast mörg tækifæri og flugvöllurinn hefur alla burði til að verða segull fyrir uppbyggingu og þróun nýrrar atvinnustarfsemi sem verður lyftistöng fyrir suðurnesin og landið allt ég sagði áðan að eðlilegt væri að flugmál landsmanna heyrðu undir eitt og sama stjórnvald við höfum eina flugmálastjórn og við höfum eitt opinbert fyrirtæki sem sér um flugvalla og flugleiðsöguþjónustu engu að síður er valin sú leið hér varðandi keflavíkurflugvöll að stofna þar sérstakt opinbert hlutafélag þar sem starfsemi flugmálastjórnar keflavíkurflugvallar og flugstöðvar leifs eiríkssonar er sameinuð það er gert vegna sérstöðu þessa stærsta samgöngumannvirkis okkar í fluginu á síðasta ári fóru rúmlega tvær milljónir farþega um keflavíkurflugvöll og um sextíu þúsund tonn af frakt og hefur þessi starfsemi aukist jafnt og þétt síðustu árin íslensk sem erlend flugfélög hafa þar starfsemi og nú er í sjónmáli að þróa á flugvallarsvæðinu fleiri tækifæri til þjónustu sem tengist flugi og viðskiptum ég er sannfærður um að þegar við höfum gengið í gegnum þetta breytingaferli og þegar nýtt skipulag hefur tekið gildi munum við ná þeim markmiðum að gera stjórnsýsluna skilvirkari og þjónustuna hagkvæmari í árslok tvö þúsund og sex tóku gildi lög sem kváðu á um skipan mála á varnarsvæðinu á keflavíkurflugvelli til bráðabirgða varnarsvæðinu var skipt í þrjú svæði sem eru í fyrsta lagi flugvallarsvæðið sem er starfssvæði flugmálastjórnar keflavíkurflugvallar og nefnt er svæði a í öðru lagi öryggissvæði sem heyrir undir utanríkisráðuneytið og er ætlað til varnarstarfa og kallað er svæði b og í þriðja lagi svæði c sem er starfssvæði þróunarfélags keflavíkurflugvallar meðal ákvæða áðurnefndra laga var að utanríkisráðherra skyldi að höfðu samráði við samgönguráðherra skipa fimm manna nefnd sérfræðinga til að undirbúa snurðulausa færslu á stjórnun og rekstri keflavíkurflugvallar til samgönguyfirvalda þetta gekk eftir og í skilaði nefndin skýrslu sinni í febrúar tvö þúsund og sjö með tillögum um framkvæmd yfirfærslunnar ríkisstjórnin skipaði í ágúst tvö þúsund og sjö starfshóp sem falið var að undirbúa löggjöf um keflavíkurflugvöll og skyldi hann hafa til hliðsjónar tillögur áðurgreindrar nefndar um flutning málefna flugvallarins til samgönguráðuneytis og tillögur pricewaterhousecoopers um atvinnuþróun á svæðinu segja má að starfshópurinn hafi einkum haft tvennt að leiðarljósi við umfjöllun sína um löggjöf um flugvöllinn annars vegar að hann geti sem best þjónað til frambúðar borgaralegu millilandaflugi og hins vegar að skapaðar séu forsendur til að nýta tækifæri til atvinnuþróunar í nágrenni flugvallarins var ekki síst talið mikilvægt að tengja saman ólíka hagsmuni og tryggja samræmi í skipulagsmálum á svæðinu öllu í stuttu máli eru meginatriði frumvarpsins þau að sameina á rekstur flugmálastjórnar keflavíkurflugvallar og flugstöðvar leifs eiríkssonar h f í opinbert hlutafélag í eigu ríkisins að sett verði á fót skipulagsnefnd flugvallarsvæðisins og að í henni sitji fulltrúar sveitarfélaga og samgönguráðuneytis gert er ráð fyrir áframhaldandi yfirstjórn utanríkisráðherra í skipulags og mannvirkjamálum á öryggissvæðinu auk þessara atriða sem lagasetningin sjálf skal ná til leggur starfshópurinn til að leitað verði leiða til að skapa til frambúðar samstarfsvettvang ríkis og sveitarfélaga um þróun og atvinnuuppbyggingu á svæðinu hugað verði að þessu atriði í sambandi við umbreytingu á þróunarfélagi keflavíkurflugvallar e h f með beinni eignaraðild sveitarfélaga og aðkomu hins nýja flugvallarfélags ég mun nú hér á eftir gera nánari grein fyrir helstu atriðum frumvarpsins samgönguráðherra er með samþykki laganna heimilað að stofna opinbert hlutafélag um rekstur flugvallarsvæðis keflavíkurflugvallar og flugstöðvar leifs eiríkssonar frumvarpið gerir ráð fyrir að félagið verði allt í eigu ríkisins og að sala þess verði óheimil fyrir hönd ríkisstjórnarinnar fari samgönguráðherra með hlut ríkisins í félaginu stjórn félagsins skal skipuð fimm

heimilt verður að undanskilja starfsmenn flugleiðsöguþjónustu flugmálastjórnar þar sem heimilað verður að flytja þann þátt starfseminnar til flugstoða o h f verði sú heimild nýtt ber flugstoðum o h f að bjóða þeim störf af þessu sést að lögð verður áhersla á það að tryggja réttindi starfsmanna við þessa breytingu og fer réttarstaða þeirra á tímamótum sem þessum eftir starfsmannalögum og aðilaskiptalaga svo sem verið hefur í hliðstæðum tilvikum starfsmannalögin skipta máli hvað varðar hugsanleg réttindi núverandi starfsmanna flugmálastjórnar á keflavíkurflugvelli en þau taka ekki til starfsmanna flugstöðvar leifs eiríkssonar sem þegar eru starfandi hjá hlutafélagi þar sem þeir teljast ekki ríkisstarfsmenn aðilaskiptalögin hafa þá þýðingu að aðilaskipti ein og sér geta ekki verið ástæða uppsagna þær geta aðeins orðið ef efnahagslegar tæknilegar eða skipulagslegar ástæður hafi í för með sér breytingar á starfsmannahaldi fyrirtækisins réttindi og skyldur samkvæmt ráðningarsamningi færast til hins nýja félags og virða skal áfram launakjör og starfsskilyrði samkvæmt kjarasamningi þar til hann rennur út eða nýr samningur tekur við í ákvæði til bráðabirgða er fjallað um framkvæmdina við stofnun félagsins meðal annars að fyrir fyrsta júní skuli skipuð fimm manna stjórn sem starfi fram að fyrsta aðalfundi að ríkissjóður leggi félaginu til eignir og skuldir flugmálastjórnar keflavíkurflugvallar og flugstöðvar leifs eiríkssonar o h f einnig mun fjármálaráðherra gera lóðarleigusamning við félagið um það land flugvallarsvæðisins sem félagið fær til afnota vegna rekstursins félaginu er ætlað að annast rekstur viðhald og uppbyggingu flugvallar og reksturs flugstöðvarinnar og starfsemi sem er í beinum tengslum við flugrekstur rekstur flugvalla og flugstöðvar og aðra starfsemi sem nauðsynlegt er að sé innan haftasvæðis flugverndar félaginu verður einnig heimilað að gerast eignaraðili að öðrum félögum og fyrirtækjum þar með talið er þátttaka í félagi sem ætlað er að annast atvinnuuppbyggingu á nærsvæði flugvallarins og gera samninga við aðra aðila til að ná tilgangi sínum á sem hagkvæmastan hátt ég vil staldra sérstaklega við þau atriði í fjórðu grein frumvarpsins þar sem talað er um aðkomu félagsins að annarri starfsemi sem nauðsynlegt er að sé innan haftasvæðis flugverndar og aðra atvinnuuppbyggingu á nærsvæði flugvallarins hér kemur fram sú áherslubreyting að tilgangur félagsins skuli aðallega vera sá að sinna starfsemi sem tengist beint flugrekstri flugvallarekstri og rekstri flugstöðvar og annarri starfsemi sem tengist haftasvæði flugverndar en þar er fyrst og fremst átt við svæðið innan girðingar jafnframt er félaginu heimilt að semja við aðra aðila sem vilja hugsanlega ráðast í atvinnuuppbyggingu í næsta nágrenni flugvallarins eða gerast eignaraðili í félögum sem sinna myndu slíkum verkefnum samgönguráðherra er heimilað að fela félaginu að fara með réttindi og alþjóðlegar skuldbindingar íslenska ríkisins enda samræmist slíkt tilgangi félagsins er félaginu skylt að fara að fyrirmælum stjórnvalda varðandi framkvæmd og efndir slíkra þjóðréttarlegra skuldbindinga þá er félaginu er skylt að virða og standa við þjóðréttarlegar skuldbindingar íslands á sviði varnar og öryggismála varðandi flugvallarsvæðið og flugstöð leifs eiríkssonar

frumvarpið gerir ráð fyrir því að félagið setji sér þjónustugjaldskrá og samþykkt um innheimtu gatnagerðargjalda ber félaginu að auglýsa gjaldskrár á heimasíðu sinni og birta þar einnig

skipulagsmál innan flugvallarsvæðisins munu áfram njóta nokkurrar sérstöðu gert er ráð fyrir að sex manna skipulagsnefnd annist skipulagsmál sveitarfélögin þrjú sem land eiga að flugvallarsvæðinu garður reykjanesbær og sandgerði tilnefna hvert um sig einn fulltrúa í nefndina umhverfisráðherra einn og skipulagsstofnun einn og einn skipar samgönguráðherra án tilnefningar félagið mun annast gerð deili og aðalskipulagstillagna fyrir flugvallarsvæðið og leggja fyrir nefndina til afgreiðslu gert er ráð fyrir að utanríkisráðherra fari með yfirstjórn skipulags og mannvirkjamála á öryggissvæðinu þá er gert ráð fyrir að skipulagsnefndin geti tekið þátt í gerð svæðisskipulags með nærliggjandi sveitarfélögum grindavík og vogum auk hinna þriggja sem aðild eiga að nefndinni

ætlast er til að félagið annist lóðaúthlutun og innheimtu lóðarleigugjalda á flugvallarsvæðinu í samræmi við það sem verið hefur gert er ráð fyrir að félagið hefji starfsemi fyrsta júní á þessu ári og yfirtaki þá rekstur flugvallarsvæðisins og flugstöðvarinnar frá þeim tíma falli jafnframt úr gildi lög um starfsemi flugmálastjórnar keflavíkur og flugstöðvar leifs eiríkssonar h f og miðað er við að lög um flugmálastjórn keflavíkurflugvallar númer þrjátíu og fjögur tvö þúsund og sex og um stofnun hlutafélags um flugstöð leifs eiríkssonar númer sjötíu og sex tvö þúsund með síðari breytingum falli úr gildi frá og með sama tíma lögunum er ætlað að taka þegar gildi þannig að ráðrúm gefist til að búa félagið undir að taka við flugvalla og flugstöðvarrekstrinum jafnframt er kveðið á um breytingar á öðrum lögum sem einnig er ætlað að öðlast þegar gildi þar á meðal er breyting á skipulags og byggingarlögum varðandi skipulagsvald á keflavíkurflugvelli herra forseti ég hef nú farið yfir helstu þætti í lagafrumvarpinu og tel að með samþykkt þess muni öllum málum keflavíkurflugvallar vera vel borgið hið nýja lagaumhverfi setur ramma um endurnýjaðan þrótt í flugstarfsemi og flugtengdri starfsemi á keflavíkurflugvelli og nágrenni með því er rennt styrkari stoðum undir atvinnulífið á þessu landsvæði og opnað fyrir margs konar þróun og nýsköpun til hagsbóta fyrir þjóðfélagið allt ég legg til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og meðferðar virðulegrar samgöngunefndar